Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Schon im Oktober 2010 war uns wohl allen klar, dass das Europäische Semester ein erster Schritt hin zu notwendigen Reformen ist, welche das Gesicht der europäischen Wirtschaftspolitik deutlich verändern werden. Das Europäische Semester ist eine sehr tiefgreifende und umfangreiche Analyse der gesamten europäischen Wirtschaft.

30. Mai hat die Kommission nun das Gesamtpaket ihrer Analyse mit den länderspezifischen Empfehlungen verabschiedet. Nicht wirklich hat uns überrascht, dass in Spanien und in Zypern wirtschaftliche Ungleichgewichte bestehen. Wir sehen aber auch genau, wo andere Mitgliedstaaten ihre Hausaufgaben noch zu erledigen haben. Das Europäische Semester hat so ist mein erstes Fazit seine Feuertaufe bestanden. Zusammen mit Sixpack und Twopack es liegt auf dem Tisch ist die Stärkung einer Koordination europäischer Wirtschafts und Fiskalpolitiken meiner Meinung nach auf einem guten Weg. Aber dies ist kein Lob, sondern muss eine Mahnung sein. Vor dem Hintergrund der weiterhin anhaltenden nationalen Schuldenkrisen in Europa muss schnellstens und deutlich über diese Maßnahmen hinaus gedacht und gehandelt werden.